Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais vraiment d'abord, à mon tour, remercier le président de la Cour des comptes, à la fois pour la présentation de son rapport annuel, mais aussi pour le travail effectué par l'ensemble de ses services. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, cette présentation entame notre processus de décharge. Nous sommes donc au début de nos travaux et, en matière d'efficacité budgétaire, notre mission nous le savons n'est pas simple. Nous devons trouver un point d'équilibre entre un budget qui est à la fois ambitieux, mais aussi réaliste. L'Union européenne ne doit pas faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Si le rapport de la Cour est globalement positif, je note quand même un certain nombre de points sur lesquels nous devons avoir une attention particulière. Il s'agit, de surcroît, de problèmes qui ne sont pas neufs l'examen des règles de remboursement, car elles génèrent des erreurs significatives le taux d'erreur dans les dépenses à haut risque le faible taux d'absorption dans certains pays

l'exactitude du montant des ressources propres perçu, notamment au niveau des douanes, ou encore le taux d'erreur dans les Fonds européens de développement. La Cour indique aussi que toutes les instances européennes doivent œuvrer pour harmoniser les procédures d'audit et l'ensemble des pratiques en la matière. Nous espérons donc que des initiatives seront prises, à la fois par la Cour et par la Commission, pour aligner les procédures, les méthodes d'audit afin de garantir tout simplement la fiabilité des données. Par ailleurs, l'impact et l'efficacité des politiques menées doivent être renforcés par des contrôles budgétaires et des audits efficaces. Comme vous le savez, le calcul de l'impact de la performance est une priorité de mon groupe politique et, à ce titre, j'encourage la Cour à réaliser davantage d'audits de performance afin de vérifier si les politiques et les programmes menés sont mis en œuvre effectivement avec efficacité.